La prevenzione e la repressione di questo fenomeno devono essere una priorità assoluta per l'Unione europea, ed è necessario uno sforzo straordinario della comunità internazionale affinché queste forme di sfruttamento inumane vengano eliminate. L'intollerabile fenomeno della tratta degli esseri umani non è solo, però, il risultato di disuguaglianze economiche e sociali, ma anche della disparità di genere. Le discriminazioni strutturali fanno sì che le vittime siano per l'80 di sesso femminile donne, ragazze e spesso bambine. Il fenomeno migratorio spesso si sovrappone a quello delle tratte. Il traffico di migranti...